Creo que es muy importante para Europa y, desde luego, Europa también lo es para América Latina. Hay muchos lazos humanos, muchos intereses empresariales, muchos países emergentes en la propia América Latina, como Argentina, Brasil o México, que forman parte de esa nueva gobernanza del mundo y que tienen que hacer alianza con Europa. Quiero preguntarle, señor Presidente, cuáles son los planes de la Unión Europea y de su Presidencia para América Latina, qué se espera de la Cumbre con América Latina, cuáles son los proyectos de la Unión Europea y su Presidencia con América Latina.